Voorzitter, om te beginnen wil ik mevrouw Sommer, de overige schaduwrapporteurs, het Hongaars voorzitterschap en de Europese Commissie hartelijk danken voor de bereidheid om tot dit compromis te komen in de tweede lezing. Wij hebben voor 500 miljoen consumenten in Europa hele grote stappen gezet naar veel meer duidelijkheid en helderheid over wat er in hun voedsel zit. Ook ben ik blij dat de liberale lijn gehandhaafd is om niet consumenten voor te schrijven wat ze wel en niet moeten eten, maar ze de informatie te geven op grond waarvan de consument zelf kan beslissen wat hij eet. Dat zal niet voldoende zijn, dus ook op scholen zal voldoende aandacht moeten worden besteed aan het belang van gezonde voeding. Laat mij twee elementen nog benadrukken. Het eerste is de verplichting om plantaardige oliën nu eindelijk ook op het etiket te vermelden. Eindelijk kunnen consumenten zien welke oliën er achter dat vage label 'plantaardige oliën' zitten, zodat producenten er niet meer stiekem bepaalde niet duurzame oliën in kunnen stoppen.

Ik heb er het volste vertrouwen in dat we met dit compromis uiteindelijk zelfs kunnen komen tot een verbod op de aanwezigheid van kunstmatige transvetten in voedsel en dat zou een grote stap vooruit zijn.

Laten we in de toekomst kijken of we ook nieuwe technologieën kunnen gebruiken om consumenten te informeren over wat er in het voedsel zit, zodat we niet alleen maar van die papieren etiketjes afhankelijk zijn.